Sistemul de justiție este corupt, dar nu numai atât, sistemul de justiție este și supus intimidării și hărțuirii din partea guvernului. Acum haideți să ne imaginăm cum arată un sistem de justiție care este și corupt și hărțuit și intimidat. E o combinație letală, practic nu există un sistem de justiție viabil în Guatemala. În ceea ce privește apărătorii drepturilor omului, și aceștia sunt supuși unor hărțuiri și unor acte de violență și unor amenințări, iar în ultimul an 14 au fost omorâți

Sigur că asta a stârnit proteste în rândul populației, în special al populației indigene.